Wir bilden uns ein, wir müssten nur die Zähne fest zusammenbeißen, dann klappt das in Kopenhagen, Folgekonferenzen und ICAO.

Zweitens Welche Maßnahmen sind geplant, um die Einbeziehung von Airlines in den Emissionshandel umzusetzen? Drittens Ist es zutreffend, dass die Kommission prüft oder plant, denjenigen Fluggesellschaften oder Drittstaaten, die sich der Einbeziehung in den EU Emissionshandel verwehren, Flugrechte für die EU zu entziehen? Viertens Falls solche Flugverbote verhängt werden, welche Reaktionen erwartet die Kommission von den betroffenen Drittstaaten? Ich möchte daran erinnern, dass dem EuGH mittlerweile Klagen von Drittstaaten vorliegen, die sich schlicht weigern, sich in den Emissionshandel der EU einbeziehen zu lassen. Wir sollten jetzt langsam einmal dem Tag der Wahrheit, der 2012 vor uns liegt, entgegensehen.

Darüber zu diskutieren, wie wir uns in der ICAO verhalten, ist für mich an dieser Stelle fast zweitrangig. Die ICAO ist im Grunde genommen auch nichts anderes als die Ansammlung der Regierungen der Welt, die mit genau denselben massiven Interessenunterschieden agieren, wie wir das in Kopenhagen erlebt haben und wie ich vermute auch in Cancún erleben werden. Deshalb meine Frage an die Kommission Wie kommen wir aus diesem Dilemma, ein bestehendes Gesetz umzusetzen, das faktisch so gar nicht umsetzbar ist, heraus?